Hvala lepa. V bistvu sem vesela, da sem zadnja na vrsti, zato ker sem res lahko prisluhnila vsem razpravljavcem in v bistvu ugotovila, kje imamo tiste skupne poglede in kje morda vidimo kakšne zadeve drugače. Poglejte, jaz sem bila v prejšnjem mandatu prvič izvoljena za poslanko na območju, kjer je romska problematika dejansko zelo pereča. Govorim o območju Dolenjske, nekaj tega ste danes tudi izpostavili. Ko sem želela na tem področju nekoliko aktivneje pristopiti k reševanju, sem zaprosila za osnovne podatke ministrstva. Namreč, zame je zelo pomembno, da vidimo, pri čem smo, če želimo potem stvari tudi reševati. In bom šla kar po vrsti. Ključno, kar je bilo danes že izpostavljeno, je zagotovo, da se pri tako imenovani integraciji začne že pri otrocih. Zato sem ministrstvo za šolstvo prosila za preprosti podatek: Koliko romskih otrok konča devetletko? Pozorno me poslušajte, nisem vprašala, koliko romskih otrok hodi v šolo devet let. Namreč, po zakonu moraš hoditi v šolo devet let, ni pa nujno, da devetletko zaključiš. Odgovor je bil: "Teh podatkov nimamo, ker jih ne beležimo." Vprašala sem naslednje vprašanje, isto ministrstvo: "Koliko otrok redno obiskuje šolo? Se pravi pet dni v tednu. Odgovor je bil enak prejšnjemu: "Teh podatkov ne beležimo." Zdaj vas pa sprašujem, vsi prisotni, spoštovani, na eni strani govorimo, da se veča vključenost romskih otrok v izobraževalni sistem. Ta se začne v osnovni šoli, vrtec še ni izobraževalni sistem. Kako pa to vemo, če osnovnih podatkov nimamo? Kot drugo: Zakaj Rome delimo oziroma jih ločujemo od tako imenovanega neromskega prebivalstva? Ali za neromsko prebivalstvo sprašujemo, koliko otrok je vključenih v osnovnošolski sistem? Ne. Zato ker je obvezen. Zato, ker to narekuje zakon. In nekje tukaj je že pomembna razlika, da starši romskih otrok tega zakona ne spoštujejo, in je res, kar je bilo prej rečeno, kako bo lahko karkoli drugače, če ti otroci ne obiskujejo niti osnovne šole. Imamo svetle izjeme, res je, imamo Rome, ki že zaključujejo oziroma so zaključili fakultete, in tako naprej, ampak govorim generalno. Govorim iz okolja, iz katerega prihajam, in mi to pove romsko prebivalstvo, ne samo ostali, ampak tudi oni sami. Potem se vprašam naprej, kaj je glavni problem, da ti otroci ne prihajajo v šolo. Razmere doma. In tukaj vam bom dala konkreten primer naselja Žabjak. Nihče ne ve, koliko ljudi tam notri sploh živi. Vsak da drugačne številke. Glejte, tam ponoči je glasba do jutranjih ur, tam je pirotehnika, tam je prej, zelo podobno kot v Kočevju, samo če bi jaz prej to govorila, bi mi morda kdo rekel, da širim sovražni govor, tam so streljanja. Pride policija, prej je bilo rečeno, kaj policija dela. Pride policija, se glasba utiša, ko policija gre, je stanje spet enako prejšnjemu. Kako naj grejo ti otroci v šolo zjutraj? Kdo jih bo poslal v šolo? Ni samo to, da ti otroci ne morejo iti v šolo, tudi neromsko prebivalstvo, ki živi v bližnji okolici, ima težave, kajti se sooča z istim problemom. In tukaj gre, tukaj je problem tudi varnosti romskih otrok. In to je ključ, kar se tiče izobraževanja, da enkrat pridemo do podatkov in da začnemo upoštevati zakon, ki velja za vse državljane, in jih ne delamo drugorazredne. Otroci pač morajo prihajati v šolo. In če bojo res otroci prihajali v šolo, bo zagotovo več možnosti, da jo tudi zaključijo in potem šolanje tudi nadaljujejo in na neki način preidejo ven is tega kroga, v katerem so do zdaj živeli. Naslednje moje vprašanje, ki sem ga zastavila takrat ministrstvom, je bilo po podatkih, koliko Romov je stalno zaposlenih. Ni podatka. Imela sem, dobila sem podatek, koliko se jih zaposli, in pa seveda me je zanimalo, kaj je tudi razlog, da Romi v bistvu zgubijo zaposlitev. največkrat odgovor, glejte, tukaj pol šeststo petnajst primerov, tristo primerov, štiristo šest primerov, neznano. Nekaj jih je, da je pač bil določen čas, in tako naprej. Po drugi strani za primerjavo pa vam povem, da nekaj let nazaj v Sloveniji obstajal projekt vreden milijon evrov, ki je bil namenjen zaposlovanju Romov v nekem območju. Prijavilo se je pet oseb, od tega trije Romi in dva tako imenovana Neroma, ampak težje zaposljiva. Končnih izkupiček je bil en zaposleni Rom. Projekt pa je stal milijon evrov. Tukaj so naši problemi. Prej ste sicer me zelo natančno poslušali, pa vendar ne dovolj, kajti zdaj operirate s številko sedeminšestdeset milijonov. Ja, spoštovani, ampak to je samo iz resornih ministrstev. Kje so pa še ostala sredstva? Tako da je tega bistveno več. Bistveno več. In jaz ne govorim, ali je to prevelika številka ali premala številka, jaz govorim o učinkovitosti. Na drugi strani, vprašala sem Ministrstvo za okolje, koliko ilegalnih, nelegalnih naselij imamo v Sloveniji. Ni podatka. Kako bomo reševali probleme, če niti ne vemo, koliko je teh naselij in koliko je teh, ne vem, bivalnih prostorov, ki so ilegalni, in bi bilo treba stvari urediti. Ni podatkov. To je bil ves odgovor na moje poslansko vprašanje. Kako se naj potem tematike lotevamo? Ali res s spremembo zakona? Še danes v vaših razpravah nisem zaslutila enotnosti. Eni ste govorili novela zakona, eni ste govorili novi zakon. Jaz pa trdim, ne eno ne drugo ne bo rešilo nič, če ne bomo začeli pri osnovi. In to so osnovni podatki. Prej je predstavnik Levice rekel, v Sloveniji živi dvanajst tisoč Romov. Glejte, ni res. Ocena je od sedem do dvanajst. Ker imamo samo ocene, ker tudi teh podatkov nimamo. In glejte, dokler nimamo osnovnih podatkov, kako se bomo ukvarjali, koliko zadev smo v tej državi rešili in kje smo napredovali in kje morda tudi nazadovali. In jaz nikoli nisem za krivično obravnavo in zato moram tukaj izpostaviti primer Dobruške vasi. Jaz zadevo zelo dobro poznam. Tam je šlo za dve hišni številki, govorimo o vodi. Dva tisoč dvanajst je bila, je bil narejen vodovodni jašek. Devet tako imenovanih najemnikov se je je pač zadevo sprejelo in se je priklopilo na vodo, medtem ko šest jih je vodo eksplicitno zavrnilo. Prav tako vem, da so tam postavljeni bivaki, zato da imajo otroci posebno obliko izobraževanja. Tako da ni vse samo na eni strani. Treba je tudi vedeti, kaj nekdo naredi, in potem pogledati, ali se zadeve uresničujejo ali se ne. Jaz mislim, da je to zelo pomembno. Naprej, v preteklem mandatu smo v Slovenski demokratski stranki, na pobudo Slovenske demokratske stranke, smo zelo veseli, da je kolegica Eva Irgl takrat sklicala svojo sejo, kjer smo na to temo, to je bilo leta dva tisoč sedemnajst, opravili zelo plodno razpravo. Niso bili prisotni samo poslanci, ampak tudi številni župani in tudi predstavniki romskih skupnosti. Vsi so lahko povedali svoja mnenja. In naj povem, da se je razprave udeležil tudi predstavnik takrat Levice, to je bil bivši poslanec gospod Hanžek, ki je dejal: "Zadeva je potekala zelo dobro, zadovoljen sem s tem, na kakšnem nivoju je zadeva potekala." Lahko pogledate tudi v magnetograme. Namreč, če je cilj nekomu, da dejansko začnemo stvari spreminjati na bolje, potem moramo biti objektivni, predvsem pa se moramo začeti ukvarjati s tem, da pridobimo osnovne podatke. Če ima nekdo v Sloveniji poseben zakon, moramo imeti osnovne podatke, da lahko sploh vidimo, ali se ta zakon uresničuje ali se ne. Pavšalno rečeno, stvari se izboljšujejo, ni odgovor. In zato smo vedno v istem kalupu. Mi se skozi vrtimo okrog istega vprašanja. Danes bi lahko imeli že ogromno izobraženih Romov, če bi dejansko upoštevali zakon, da morajo vsi otroci obiskovati osnovno šolo, in za to poskrbeti, tako kot je bilo prej rečeno, bodisi preko centrov bodisi preko drugih oblik. In danes bi bilo že marsikaj bolje. Zagotovo bi bilo verjetno več zaposlenih. Res je tudi to, kar je bilo prej rečeno, da se marsikdo odpove zaposlitvi, zato ker - spoštovani, to je pa zelo žalostno - za marsikatero romsko družino otroci predstavljajo denar, kajti dobijo toliko in toliko denarja prek socialnih transferjev in jim potem ni pomembno, ali ti otroci obiskujejo vrtec, šolo, ali se izobražujejo, ampak zgolj tisto, kar na nek način dobijo, in s tistim potem živijo. Govorim o romski problematiki na Dolenjskem, kajti strinjam se s predhodnikom, da je romska problematika v Sloveniji zelo različna. V Prekmurju imamo naselja, ki so odlično urejena, stvari funkcionirajo. Na Dolenjskem je slika popolnoma drugačna. In res je, če si bomo zatiskali oči pred to tematiko, takšno in drugačno, ne bomo naredili korist nikomur, ne romskemu prebivalstvu ne neromskemu prebivalstvu. Nikomur ne delamo koristi s tem, če se slepimo, stvari se izboljšujejo, tukaj gre na bolje, ta projekt je uspel in tako naprej. Ni dovolj, da naredimo samo projekt. Pomembna je natančna evalvacija projekta, koliko sredstev je bilo za neko stvar vloženih in kakšen je bil učinek. Že zato, da potem ne bomo delali istih napak. Kajti, to se dogaja. Samo zato, da se dobro sliši, se izpeljejo neki projekti, učinki pa niso takšni, kot bi morali biti. Jaz sem se tudi veliko pogovarjala z Romi na terenu, tudi z romskimi svetniki. Povedali so mi, da v nekih občinah je zagotovo, se stvari nekje premikajo, nekje je malo težje. Ampak sami so mi rekli, ne, zelo pomembno je, da tudi romsko prebivalstvo začuti, kako zelo pomembno je, da iščejo zaposlitev oziroma da se zaposlijo, da se tudi na ta način ne samo socializirajo, ampak tudi integrirajo v družbo. Sami Romi to povedo. Veste, in same Rome moti, ko v nekem naselju neki Rom hodi v službo, drugi pa ne. Tisti galami celo noč, tisti drugi pa mora zjutraj vstati in iti v službo. In če mu je do tega, da se otroci izobražujejo, še potem peljati svojega otroka, ne vem, v šolo ali pa kamorkoli. In še vedno se dogaja, da romski otroci pridejo v šolo na pol bosi, neoblečeni in tako naprej. Pa ne mi reči, da je danes problem obleka. Ljudje jih ponujajo. Ampak nekomu oziroma družinam, ki pač tem družinam, o katerih govorim, ni v interesu, da bi ti otroci drugače zaživeli. In jih že v malega učijo pač v neke, bom rekla, neke vrednote, ki niso v redu. Prej je bilo omenjeno, mladoletne poroke. To je velik problem. Ampak na tak način se potem tudi odpovejo spet otrokom in in stvar gre naprej. In tisti otroci, ubogi otroci, so še otroci, imajo že svoje družine in stvar gre tako naprej. Tako da, tudi jaz sem zelo žalostna, da danes ni bilo več razprave. Tudi s strani kolegov Levice, ki so predlagal, da to obravnavamo v Državnem zboru, poročilo. Meni je žal. Čeprav je kolega zelo jasno povedal, predstavil svoje mnenje, ampak lahko bi bila še kakšna razprava. Imam pa za konec pobudo. Vsi tisti poslanke in poslanci, ki prihajamo iz območja, kjer je romska problematika, ustanovimo neformalno skupino v tem državnem zboru. Začnimo se o tem pogovarjati, začnimo sodelovati skupaj, bodisi na levi ali desni strani, začnimo skupaj sodelovati zato, da bomo ne samo odpirali vprašanja, ampak iskali tudi odgovore. Noben zakon ne bo pomagal, če ne bomo sodelovali. Lahko se sliši tako lepo, novi zakon ali novela zakona. Ne, stopimo skupaj, povežimo se, poglejmo, kakšne so težave, poglejmo, od kot izvirajo težave, in zagotovo se bomo lahko v prihodnosti, ne bom rekla, da naslednje leto, kajti po naravi nisem ravno optimist, ampak pa verjamem, da na koncu mandata bomo lahko skupaj rekli: "Splačalo se je, zmoremo zato, ker sodelujemo." Hvala lepa.